Creo que ahí hay una propuesta que se ha hecho por parte de la Comisión. Ha habido un acuerdo, al final se logró un acuerdo, un consenso en el seno del Consejo, no fácil, tuvieron que emplearse a fondo la Presidencia sueca y la Comisión para conseguir ese acuerdo en el seno del Ecofin y ahí está. Ahora viene al Parlamento Europeo y el Parlamento Europeo es el que tiene que hacer ese planteamiento, como los que usted señala, u otros. Éste es el lugar para conseguir ese acuerdo entre los dos ámbitos. Hay un consenso a nivel Consejo y vamos a ver cómo logramos conseguir el consenso con el Parlamento Europeo. Estos temas que usted plantea creo que son, como otros, perfectamente discutibles y debatibles, y estoy seguro de que vamos a encontrar un acuerdo, porque es absolutamente necesario, entre estos dos órganos legislativos de la Unión el Consejo y el Parlamento Europeo.